Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sistema di sorveglianza Eurosur potrebbe sicuramente essere utile se correttamente attuato. Il problema è che per funzionare adeguatamente avrebbe bisogno di risorse, che al momento non è ben chiaro né da dove arrivino né a quanto ammontino. L'agenzia Frontex che dovrebbe gestire il programma è costantemente a secco di fondi e proprio oggi il suo direttore ha dichiarato che i soldi per l'anno 2013 sono già armai praticamente finiti. Certo, non c'è da stupirsi se consideriamo che buona parte delle risorse destinate a Frontex circa il 30 finisce per finanziare la macchina amministrativa, a partire dagli stipendi faraonici dei funzionari europei che lavorano a Varsavia. I soldi dovrebbero servire per le attività operative perché altrimenti è totalmente inutile mantenere un altro carrozzone amministrativo. Se Eurosur sarà in grado di individuare e prevenire i fenomeni di immigrazione clandestina rendendo impossibili i traffici umani nel Mediterraneo, allora sarà un successo, altrimenti assisteremo ad altre tragedie di cui sarà responsabile in primo luogo anche l'Europa